Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Kollegen!

Die USA wie Sie es hier alle beklagen haben bereits angekündigt, aus dem Klimaabkommen auszusteigen.

Wenn Herr Juncker sagt, die EU soll federführend sein, dann meint er vermutlich eher, dass die EU ein Federgewicht beim Klimaschutz ist. Es handelt sich hier um Zwerge, die gemeinsam etwas erreichen wollen. Meine Damen und Herren, liebe Klima Alarmisten, orientieren Sie sich an dem Machbaren!